ég vek athygli háttvirtra alþingismanna á því að forseti króatíska þingsins luka bebic er staddur á þingpöllum ásamt sendinefnd króatískra þingmanna forseti króatíska þingsins er hér í heimsókn í alþingishúsinu í tengslum við opinbera heimsókn til íslands í boði forseta alþingis ég vil fyrir hönd alþingis bjóða forseta króatíska þingsins luka bebic velkominn í alþingishúsið og ég vænti þess að heimsókn hans til íslands verði til þess að styrkja enn frekar þau góðu tengsl sem eru milli landa okkar alþingi vottar forseta króatíska þingsins og króatísku þjóðinni vináttu og virðingu